Nie dalej jak pierwszego grudnia miał miejsce zbrojny atak na kościół w Burkina Faso. Zginęło w nim 14 osób, a wiele innych zostało rannych.

Zmusiła ona setki tysięcy obywateli do opuszczenia swoich domów i ucieczki.

Łamane są podstawowe prawa człowieka, zamykane szkoły i regularnie naruszana jest wolność wyznania. Wzywamy dziś rząd Burkina Faso do podjęcia bardziej intensywnych działań na rzecz ochrony mniejszości religijnych, w tym chrześcijan, i przeciwdziałania radykalizacji w tym kraju.

To jeden z dziesięciu najbiedniejszych krajów świata, trapiony wewnętrznymi konfliktami. Mam świadomość, że rząd może nie być w stanie samodzielnie sprostać temu wyzwaniu.